quant au rôle du Parlement européen dans le semestre européen et dans l'examen annuel de la croissance, des recommandations concernant la lutte contre l'évasion fiscale. Vous pouvez comprendre que, dans la liste que j'égrène, ce sont des recommandations que les eurosceptiques n'aiment pas voir dans un rapport du Parlement européen.

Verhofstadt, qui a invité tous les fédéralistes à se rassembler, n'aient pas été mises en application lors du vote en commission.

Pour notre part, nous allons à nouveau déposer des amendements qui, vous le verrez, seront extrêmement constructifs. Il nous reste un peu de temps pour trouver, éventuellement, un nouveau compromis et un compromis des forces fédéralistes et pro européennes dans ce Parlement.

C'est important pour la suite. C'est important pour l'Europe.